Ogni sette secondi nel mondo, una ragazza con meno di 15 anni si sposa, spesso con un uomo molto più grande. Tutte queste bambine non sono pronte né fisicamente, né psicologicamente, non possono affrontare un matrimonio, né tantomeno una gravidanza. Purtroppo, l'impegno legale volto a proteggerlo attraverso la penalizzazione del matrimonio infantile incontra notevoli ostacoli dovuti alla cultura politica prevalente, all'accondiscendenza di estremisti religiosi e al perdurare di pregiudizi di genere. La comunità internazionale si è impegnata a mettere fine alla pratica dei matrimoni precoci entro il 2030 ma se il numero di spose bambine nel mondo continuerà a crescere ai ritmi attuali, entro quella data avremo 950 milioni di giovani donne sposate. Il lavoro da fare è sulla diffusione di legislazioni che impediscano la possibilità di contrarre un matrimonio con delle minori e l'Europa deve fare la sua parte.